Ya sé que el Vicepresidente Tajani, sin entrar en decisiones internas de la empresa, brega por que estas cosas no sucedan con la industria europea. He visitado Tenneco Monroe y —pueden creerme— es ejemplar, de una extraordinaria calidad. Los trabajadores y el equipo en general son magníficos y la productividad alta.

Es una trampa para ingenuos y un primer traslado a Polonia.

y Europa preparan un tratado de gran envergadura que antes de nacer no debe tener deslealtades entre socios, como la de Tenneco Gijón.